On savait que, devant l'ampleur de la catastrophe, le pays allait rencontrer des difficultés considérables. On savait aussi que, outre les nombreuses victimes civiles, le séisme avait atteint le cœur même de l'État, tant étaient importants les dégâts causés par cette catastrophe naturelle.

D'ailleurs l'Union européenne n'a pas ménagé ses efforts dans ce domaine. Non seulement l'Union européenne a fait des annonces, mais encore elle les a réalisées. Ce que nous attendons de l'Union européenne pour l'avenir est certes qu'elle poursuive son engagement sans faille, mais il importe avant tout de contribuer à sortir l'État haïtien de son incapacité notoire à se libérer de cette situation de dépendance. Je concède que cela ne peut pas se faire en quelques mois.